virðulegi forseti ég mæli nú hér fyrir þessu mikilvæga máli um varðveislu hólavallagarðs sem er tillaga til þingsályktunar sem hljóðar þannig alþingi ályktar að fela umhverfisráðherra að skipa nefnd til að vinna að því að tryggja varðveislu uppbyggingu og kynningu á þeim umhverfis og menningarsögulegu verðmætum sem eru fólgin í kirkjugarðinum við suðurgötu hólavallagarði það er í fimmta sinn sem að sú sem hér stendur mælir fyrir þessari tillögu en hún hefur sem sagt verið flutt fjórum sinnum áður í aðeins annarri mynd það hafa verið margir þingmenn úr öllum flokkum og alls staðar af landinu sem hafa verið meðflutningsmenn þó að þessu sinni sé það einungis sú sem hér stendur en það kom til vegna þess að ekki náðist að kalla til fleiri þingmenn að loknum kosningum margir voru orðnir ráðherrar og aðrir fallnir út af þingi sem höfðu verið með á tillögunni og ég var ekki á landinu en engu að síður þá er tillögunni að þessu vísað til umhverfisráðherra hæstvirtur en áður höfðum við lagt til að henni væri vísað til hæstvirts menntamálaráðherra ástæðan er sú að árið tvö þúsund og fimm þá var garðurinn ein af níu tilnefningum til umhverfisverðlauna norðurlandaráðs þá þótti flutningsmönnum ástæða til þess að björn th björnsson listfræðingur hann benti á það í bók sinni um minningamörkin í hólavallagarði að garðurinn væri stærsta og elsta minjasafn reykjavíkur undir það hafa margir tekið en garðurinn var aðalkirkjugarður reykjavíkur í heila öld rúmlega og auðvitað er enn verið að grafa í garðinn en hann var eini og aðalkirkjugarður reykjavíkur frá átján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð þrjátíu og tvö en þá var búið að úthluta öllum leiðum í garðinum það sem er mikilvægt að varðveita í kirkjugarðinum eru þessar minjar allar sem eru í garðinum og ber að varðveita fyrir komandi kynslóðir bæði vegna sögu íslands og menningar því minningamörkin í garðinum eða legsteinarnir segja sögu um þróun bæjarins og fólkið sem lifði hér í reykjavík og bjó það er alveg ljóst eins og björn th björnsson bendir á að margir af þessum legsteinum hafa kostað stórfé þegar þeir voru settir upp og sýna hversu mikla rækt og hversu mikið fyrri kynslóðir mátu minningu látinna í janúar tvö þúsund og þrjú samþykkti borgarráð umhverfisverndar samkvæmt skipulags og byggingalögum en hverfisvernd sem slík er ekki formleg friðlýsing en það verður að líta á hana sem ákveðna viljayfirlýsingu borgaryfirvalda um að fara að öllu með gát sem umsjónaraðili garðsins

og var tekið tillit til allra umsagnaraðila og gerðar breytingar á þingmálinu í þá veru sem athugasemdirnar bárust nefndinni þingnefndinni lutu að í umsögn sem þjóðminjavörður sendi til nefndarinnar þar segir margrét hallgrímsdóttir þjóðminjavörður að að segja megi að garðurinn sé merkt minjasafn þar sem saga okkar birtist í hnotskurn og gildi garðsins sé mjög mikilvægt frá sjónarhóli þjóðminjavörslunnar og það felist ekki síst í þeirri heildarmynd sem þar er varðveitt með einstökum hætti í evrópsku samhengi þjóðminjasafnið muni leggja áherslu á nálægðina við þennan merka minjagarð það sem er eitt það það merkilegasta við þennan garð er að honum hefur ekki verið mikið raskað

því þarna hafa engar meiri háttar raskanir orðið en frá því að garðurinn var vígður ef undan er tekinn stígur sem settur var þvert yfir garðinn til þess að auðvelda aðkomu að garðinum það er stígurinn frá ljósvallagötu að suðurgötu en í eldri kirkjugörðum til dæmis á norðurlöndum þá hafa garðar verið sléttaðir út og það hefur verið grafið að nýju í garða þannig að gamli hluti kirkjugarðsins við suðurgötu stendur alveg eins og þegar byrjað var að grafa í hann með óreglulegum stígum og gröfum það eru ekki beinir stígar eins og maður sér víðast hvar í kirkjugörðum annars staðar þar eru neinir ekki skipulagðir stígar hér heldur ásta áfram ekki neinir skipulagðir stígar það er líka lögð mikil áhersla á að varðveita fleira svo sem heimildir um list og táknfræði um persónusögu ættfræði stefnur í byggingarlist og ýmislegt fleira sem garðurinn hefur að geyma þannig að það er mjög mikilvægt að við stöndum vörð um þessa þætti það er líka merkilegt við hólavallagarð að hann er mjög gróinn og það er hægt að finna þarna í garðinum hátt á annað hundrað plantna og er grasafræðina eitt af því sem er full ástæða til þess að rannsaka og gildi garðsins sem grasagarðs trjárækt á íslandi varð ekki almenn fyrr en eftir aldamótin nítján hundruð og gróðursetning í garðinum hófst að marki á árunum milli stríða og í elsta hluta garðsins eru ýmsar tegundir sem eiga rætur sínar að rekja frá tilraunum á þessum tíma í öðrum hluta garðsins er að finna einkennandi gróður fyrir eftirstríðsárin og síðan er annað sem er merkilegt að í garðinum er mikill og fjölbreytilegur blómagróður sem á rætur að rekja til heimilisgarða á síðustu öld því að fólk tók plöntur úr görðunum sínum til þess að gróðursetja á leiðum ástvina sinna það er annað sem er merkilegt við garðinn og það er að það er óvenjuelga mikið af járnsteyptum minningarmörkum í garðinum það eru aðallega krossar og járnsteypt grindverk og eru hlutfallslega mjög mörg slík minningarmörk varðveitt hér á landi því að erlendis var algengt að farið væri í kirkjugarða og safnað saman járnsteyptum grindverkum og krossum og það nýtt til hergagnagerðar í styrjöldum þannig að við búum að því að hér voru ekki styrjaldir og okkar krossar og grindverk við leiðin hafa varðveist þess vegna þarna eru líka merkileg dæmi um hið fagra handverk og hönnun íslenskra járnsmiða og má segja að garðurinn sé söguleg heimild fyrir ýmsar iðngreinar svo sem járnsmíði það má líka segja eins og bent er á í greinargerðinni að í garðinum hefur varðveist eitt merkasta og heillegasta safn af minningarmörkum á íslandi og þó víðar væri leitað því að sagan í garðinum nær yfir nærri hundrað sjötíu ára tímabil það hefur verið talað um að hún er líka gönguferð um menninguna og hún er líka gönguferð um listir og listþróun hún er líka gönguferð um stjórnmálasöguna það er gaman að því að það hefur verið staðið fyrir slíkum göngum í garðinum sem hafa verið ákaflega skemmtilegar ég hef tekið þátt í gönguferðum um garðinn til dæmis ljóðagöngu þar sem var farið milli leiða og lesin upp ljóð eftir okkar ástsælu ljóðskáld sömuleiðis er hægt að segja frá ritverkum

og svo framvegis þetta er því mjög merkilegur garður og hann gefur mikla möguleika í til dæmis að taka á móti ferðamönnum eða fræða skólabörn um söguna og alla þessa þætti sem ég nefndi það verður því að vernda og viðhalda garðinum svo að komandi kynslóðir fái notið þeirrar þjóðargersemar sem hann er í fyrsta sinn sem ég lagði málið fram vildi ég að garðurinn yrði gerður að sérstakri þjóðargersemi íslendinga það má auðvitað huga að því og nefndin sem mun taka þetta að sér vonandi þegar búið verður að samþykkja þetta þingmál sem ég trúi ekki öðru en verði gert getur hugað að því því að full ástæða er til þess að lýsa hann sem slíkan það er líka talað um að það mætti act eða sem þjóðargersemar eða þjóðararf við getum litið til annarra landa sem hafa varðveitt og friðlýst sínar þjóðargersemar á þennan hátt mér fannst gaman að því núna þegar ég var að fara að mæla fyrir þessu máli í fimmta sinn að fá tölvupóst frá sagnfræðingi í reykjavíkurakademíunni hún heitir sólveig ólafsdóttir og er meistaranemi í menningarstjórnun við háskólann í bifröst hún er að undirbúa meistaraprófsverkefni í menningarstjórnun við háskólann þar sem hún tekur fyrir framtíð hólavallagarð það finnst mér ákaflega vel til fundið hún hefur skilgreint verkefnið út frá mikilvægi garðsins og spyr nokkurra spurninga og þar er hún með í huga að gera hólavallagarði að safni og hvaða safnform mundi henta garði eins og hólavallagarði síðan er fjallað um menningarsögulegt gildi garðsins hvort hann sé það sérstakur að hann sé tækur á skrá european heritage eða evrópuminja og hvort hann sé tækur á heimsminjaskrá unesco og ýmislegt fleira tiltekur hún hér um þetta verkefni sitt sem er áhugavert að skoða það verður fróðlegt að sjá þegar sólveig hefur lokið þessu verkefni að hvaða niðurstöðum hún kemst í sínu meistaraverkefni virðulegi forseti

að vernda og friða gamla og merka garða þá vil ég nefna garð eins og til dæmis alþingisghúsgarðinn sem er hér við alþingishúsið en hann er elsti almenningsgarður á íslandi

og aðra merka garða sem við eigum ekki bara hér í reykjavík heldur hvar sem er á landinu það eru víða mjög merkir garðar til sem full ástæða er til að vernda ég vil nefna það hér áður en ég lýk máli mínu virðulegi forseti að það er mikilvægt að nefndin sem skipuð verður til þess að vinna að þessu máli tryggi að það verði sett fjármagn í að setja kraft í þá vinnu sem nauðsynleg er til þess að vernda minningarmörkin vernda garðinn þannig að hólavallagarður geti staðið undir nafni sem einn af merkustu kirkjugörðum á íslandi og jafnvel í norður evrópu ef ekki